La discussione si svolgerà nel modo seguente ora interverranno i rappresentanti a nome dei gruppi, poi il Presidente Macron avrà la possibilità di rispondere ai primi interventi.

Vi ricordo che le votazioni avranno inderogabilmente luogo alle ore